Das wäre in Ordnung gewesen. Aber das Ergebnis war, dass der Rat sich durchgesetzt hat! Wir haben es ja noch gestern im Ausschuss erlebt.